Hay que tener en cuenta que es un delito esencialmente europeo desde la ampliación y que se trata de una de las formas más lucrativas de delincuencia, que hay que atajar definitivamente.

Pero necesitamos mantener la tipificación del delito, el sistema de recogida de datos, el Observatorio de lucha contra la trata de seres humanos y también campañas de sensibilización contra la trata de seres humanos.